Vous ne vous étonnerez pas que la Commission soit particulièrement attentive à tout ce qui contribue à la lutte contre le trafic des êtres humains et contre la corruption.

Nous devons être très attentifs à cela. Je ne sais pas si j'ai bien été entendu par certains d'entre vous j'ai dit clairement que nous espérions, au cours de l'année 2010, faire des propositions pour la Bosnie et Herzégovine et pour l'Albanie.

C'est vrai que dans le cas de l'Albanie, il faut encore améliorer la délivrance des passeports biométriques.

Nous les aidons, par exemple pour établir des registres civils, parce que vous pouvez bien essayer de donner des passeports biométriques, s'il n'y a pas de registre civil, ce n'est pas possible. Nous les aidons donc sur le plan technique.

Il faut aussi qu'en Bosnie et Herzégovine, il y ait une bonne gestion des frontières et une coopération plus étroite entre les agences de police.

Je voudrais aussi vous dire, très simplement, qu'il n'est pas question pour nous de discrimination ethnique ou religieuse.

Je voudrais donc vraiment vous rassurer, vous dire que nous sommes en marche dans un processus que nous avons voulu et que le Conseil a bien voulu accepter.

C'est vrai que la Commission encourage également les États membres à établir des pratiques consulaires efficaces à Pristina.

Il est bien évident que, dans tout cela, nous voulons ouvrir cette perspective européenne à tous les Balkans, et nous pensons en particulier à la jeune génération. Les uns et les autres, vous avez beaucoup insisté sur le fait que des voyages et des échanges beaucoup plus faciles avec les autres États membres de l'Europe sont évidemment très bénéfiques.

Je vous le dis très simplement, nous sommes sur le bon chemin, mais évidemment, il faut que deux États fassent encore les derniers efforts nécessaires.

Voilà ce que je peux vous dire, en vous donnant l'assurance, en tout cas, que la démarche de la Commission est une démarche qui se veut objective, qui se veut vraiment très attentive et pas du tout conduite dans un esprit de discrimination quelconque, mais dans un esprit de coopération.